Nachdem ich auch das besondere Vergnügen hatte, im TAXE 1 TAXE 2 und im Panama Untersuchungsausschuss sein zu können, muss ich doch feststellen, dass es sehr, sehr schwierig ist, in dieses Kartell des Schweigens, das der Rat leider auch mit Unterstützung der Kommission aufgebaut hat, Licht zu bringen und Informationen zu beschaffen. Erstens Herr Kommissar, Sie haben mir einen Brief geschrieben, es gäbe in der Europäischen Union keine Steueroasen. Dieser Brief hat in meinem Büro einen Ehrenplatz bekommen, und ich schaue ihn mir immer wieder sehr gerne an, weil die tägliche Arbeit auch im Untersuchungsausschuss zeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. Und, Herr Premierminister, es ist doch interessant, dass ein Land wie das Ihrige wirklich das Who is Who der europäischen Wirtschaft im eigenen Land ansiedeln kann, ohne dass da groß Produktion stattfindet. Auch das sind interessante Dinge, die wir in TAXE 1 und TAXE 2 aufbereitet haben. In Panama geht es darum, wie individuelle Steuerpflichtige ihre Vermögen vor der Besteuerung in Sicherheit bringen. Und dass selbst maltesische Staatsbürger in hoher Verantwortung die maltesischen Steuersätze fürchten, ist ja doch ein beredtes Beispiel für das, was da stattfindet. Das Ganze wird noch dadurch gekrönt, dass die Zusammenarbeit mit dem Rat Entschuldigung unter aller Kanone ist. Wir haben jetzt gelernt, welche Möglichkeiten des Einschwärzens von Dokumenten es gibt, als wir die Unterlagen anschauen wollten.

Aber wir kriegen keine Informationen, wir bekommen nur schwarze Seiten. Sehr geehrter Herr Premierminister, da hätten Sie viel tun können, um mehr Glaubwürdigkeit in Europa zu schaffen. Wer Wirtschaftswachstum nur auf dem Rücken anderer Staaten schafft, der handelt nicht rechtmäßig.